Hvala za besedo. V današnji razpravi se v vsebino ustavne odločbe ne bom spuščala, ker bomo o tem še razpravljali v državnem zboru in mislim, da danes ni tema razprave. Pomembno se mi zdi vprašanje, čemu je namenjen pravni instrument ustavne obtožbe. Vsekakor vse prej čemu drugemu kot temu, za kar jo uporablja predlagatelj, stranka SDS in Slovenska nacionalna stranka. Ustavna obtožba je resen pravni instrument in se uporablja v primerih očitne zlorabe oblasti, pri nas pa se ta pravni institut zlorablja v politično promocijo in pridobivanje volilnih glasov, čeprav na žalost to ni prava pot. V angleški pravni ureditvi, s katere sam institut tudi izhaja, je bil prvi in zadnji impičment sprožen v štirinajstem stoletju, da ne menjam da ne omenjam Amerike ,, kar menda ni okej, je bilo v državah po svetu institut Ustavne obtožbe uporablja manj kot trideset tridesetkrat, za primerjavo, pa je to že četrta ustavna obtožba v obtožba v zgodovini samostojne Slovenije. Pobudnica vseh pa je bila vedno ista politična opcija in do zdaj vedno neuspešna. Današnja ustavna obtožba je bila vložena na stoti dan delovanja vlade in zanimivo mi je, da od decembra, ko je bila vložena, niti eden ni vprašal, kaj to pomeni, kaj se bo zgodilo. To pomeni, da tudi sami ljudje vidijo, da vse skupaj ni resno, da je pravno neutemeljeno in brez dokazov, ter da je namenjen izključno le političnemu cirkusu določene stranke. Zato danes predloga za ustavno obtožbo predsednika vlade ne bom podprla. Hvala.